Ne nous y trompons pas, cet instrument peut véritablement changer le paysage politique européen pour peu qu'on l'utilise avec, à la fois, responsabilité et audace.

Il peut contribuer à faire émerger une opinion publique européenne, c'est à dire des hommes et des femmes citoyens d'Europe qui débattent, ensemble, qui prennent position ensemble et se rassemblent sur des sujets véritablement européens.

Exhortons nos États membres à prendre rapidement les mesures d'application là où c'est nécessaire, ne décevons pas nos concitoyens, il en va du renforcement de la démocratie européenne.